Gospođo predsjednice, žena je kao majka i supruga stup svake obitelji, ali njezina krucijalna uloga u obiteljskom domu ni na koji način ne isključuje njezino profesionalno ostvarenje. Žalosno je da mnoge žene danas na tržištu rada nailaze na razne oblike diskriminacije, kojima nema mjesta u civiliziranom svijetu. Postoje sve izraženije tendencije u europskoj politici da se ženu i muškarca u potpunosti izjednači i svede na isto, što smatram neprirodnim i kontraproduktivnim.

No tamo gdje nema razlika, gdje obavljamo isti posao, trebamo imati jednake uvjete rada.